frú forseti ég þakka hæstvirtum forseta fyrir ágæta skýrslu og ég tek undir með þeim háttvirtum þingmönnum sem hafa talað fyrir því að málið sé komið í viðunandi farveg ég vil draga fram að í þessari umræðu eru menn sammála um að mér heyrist flestir þingmenn að þetta mál beri að rannsaka frá upphafi til enda það er einfaldlega ekki viðunandi að þingmenn sumir hverjir reyni að gera minna úr þessu máli en það er eins og ég upplifi það er verið að ráðast á minn starfsvettvang með ef satt reynist og það er agalegt ef það er rétt að einhverjir aðilar hafi reynt og komist inn í vistarverur þingsins að taka viðkvæmar upplýsingar sem við þingmenn fólk leitar til okkar jafnvel með sín viðkvæmustu mál og ef það er staðreynd að þau gögn séu kannski komin eitthvað annað ef sú rannsókn leiðir það í ljós er það háalvarlegt mál og sú leynd sem því miður hefur verið yfir þessu máli það að engum þingmanni fyrir utan forsætisráðherra hafi verið gerð grein fyrir því að þessi atburður gerðist í febrúar á síðasta ári er einfaldlega ekki viðunandi það að ríkið hafi ekki þá farið í kjölfar þess í allsherjarendurskoðun á öryggisreglum sínum er snertir meðal annars starfsumhverfi hæstaréttar ráðuneyta og við getum talið fleiri vegna þess að við erum að upplifa það að það eru til samtök sem eru með skipulögðum hætti að reyna að komast yfir viðkvæmar upplýsingar og opinbera þær ég kæri mig ekki um það að upplýsingar gagnvart fólki sem hefur leitað til mín með mjög mikilvæg mál birtist á síðum dagblaða í fyrramálið og maður heyri það fyrst